Seeber úr kiváló jelentése bizonyítja, hogy az energiahatékonyság terén sokkal előbbre jár az Európai Unió, mint a víztakarékosság terén, ezért javaslom Potočnik biztos úrnak, fontolja meg amennyiben az épületek esetében van energetikai tanúsítvány, vezessük be a vízgazdálkodási tanúsítványt is, hiszen rengeteg a pazarlás.

A kohéziós politika forrásaiból tegyük lehetővé a hatékonyabb vízhasználatot szolgáló felújítások finanszírozását. Jó, hogy a közös agrárpolitika keretében finanszírozzuk az öntözőrendszerek kiépítését. Ezt ne csak az új tagállamoknak, hanem a régi tagállamoknak is biztosítsuk, és javaslom, hogy külön támogatással ösztönözzük a víz mezőgazdasági újrahasznosítását.